Asta înseamnă că noi trebuie să modificăm legislația privind folosirea fondurilor pentru ajutarea acestor tineri să și găsească un loc de muncă. Cei care nu beneficiază de aceste fonduri sunt mai ales cei care nu urmează o școală sau un program de dezvoltare profesională, nu au acces la informații și nu știu ce să facă. O altă soluție care cred că ar duce la scăderea șomajului în rândul tinerilor este admiterea în școlile profesionale sau în facultăți deci specializarea pe baza unor criterii de merit, de capacitate, de dedicație, de talent, pentru că suntem diferiți și nu putem face toți aceleași lucruri. Unii sunt buni la medicină, alții sunt buni să fie ingineri, alții au talent să fie profesori și dăruire să fie profesori și, în acest fel, atunci când termini o facultate, sigur primești un loc de muncă, pentru că te duci la un interviu la care se vede că ești talentat și vrei acea meserie.